Las personas con albinismo sufren las peores formas de persecución y violación de los derechos humanos suelen ser agredidas verbal y físicamente, incluso son mutiladas o asesinadas.

Las personas con albinismo son discriminadas socialmente, excluyéndolas del acceso a los servicios públicos, incluidos los sanitarios. Teniendo en cuenta el elevado índice de casos de cáncer de piel entre estas personas, su exclusión del sistema de salud pública es una condena a muerte. Algunos de estos países han hecho esfuerzos para poner remedio a esta dramática situación, pero no es suficiente deben tomar medidas de prevención y formación y acabar con la impunidad de los agresores. Desde la Unión Europea tenemos que seguir vigilantes estos hechos que vulneran los más elementales derechos humanos y ofrecer nuestra colaboración a los afectados para luchar contra los agresores.